Kunt u de diensten vragen om een spamfilter op onze e mails te zetten, want we worden de laatste maanden overdonderd met allerlei soorten e mails die allemaal hetzelfde zijn.